Zum vierten Mal übt Spanien jetzt die Präsidentschaft in der Europäischen Union aus. Sie kennen die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament in sehr unterschiedlichen Situationen.

das Europäische Parlament ist jetzt für Sie der zentrale Ansprechpartner. In Ihrem Programm schreiben Sie, dass Sie die EU dort verankern wollen, wo die EU ihre Legitimität her bezieht, nämlich bei den europäischen Bürgern. Das ist ein sehr großes Ziel. Der Weg dahin kann nur über die Vertretung der europäischen Bürger gehen, nämlich die Parlamente. Daher freue ich mich, dass Sie sagen, die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Parlamenten, den Parlamenten der EU Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament sei das Herzstück für diese Art von Weg. Sie wollen die Parlamente näher zusammenbringen, um die Bürger näher zusammenzubringen.

Ich würde mir wünschen, dass die nächsten Präsidentschaften sich an Ihnen messen müssen, was die Strukturen der Zusammenarbeit angeht.